Doamnă președintă, domnule comisar, criza privind încrederea în Uniunea Europeană afectează grav viitorul Europei. După o proastă gestionare a crizei refugiaților, atacuri teroriste repetate și Brexit, cetățenii europeni au nevoie de o comunicare clară din partea Comisiei, dar și de măsuri privind siguranța lor, îmbunătățirea calității vieții, respectarea drepturilor omului, indiferent în ce țară europeană trăiesc. Din păcate, Comisia, la aproape jumătate de mandat, nu are o strategie de ieșire din criză clară și bine comunicată și explicată cetățenilor europeni. Cum ar putea crește încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană, în Comisie, dacă cetățenii nu văd schimbări pozitive în viața lor. Un exemplu este Fondul strategic de investiții nu a adus nici un efect pozitiv în țările din est și acest lucru duce la creșterea disparităților regionale. Cer Comisiei, în numele cetățenilor pe care îi reprezint, să țină cont de prevederile din tratat și în ceea ce privește siguranța, dar și în ceea ce privește coeziunea socială.